Madame la Présidente, Madame la Commissaire, j'ai cosigné cette question orale, car j'ai du mal à comprendre en quoi ce nouveau péage sur les routes allemandes est conforme au droit européen, alors que les Allemands eux mêmes en sont exonérés. Cette injustice est particulièrement mal comprise dans les zones frontalières.

Qu'il faut payer, alors que d'autres ne payent pas.

La difficulté est qu'encore une fois, les habitants des zones frontalières subiront de nouvelles tracasseries administratives et financières qui se doubleront, cette fois-ci, d'un profond sentiment d'injustice.